Signora Presidente, onorevoli colleghi, devo dire che, sentendo un po' il dibattito oggi in Aula, sono abbastanza sorpreso, nel senso che dal mio punto di vista c'è una grossa ipocrisia. Se tutti i dati e ne sono convinto perché non metto in dubbio l'onestà dei colleghi sono veri, se ci sono